Señora Presidenta, apoyo el trabajo riguroso del señor Coelho y le felicito por su capacidad negociadora, en el Parlamento y en primera lectura. En cuanto a la necesidad de la creación de una nueva Agencia para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud, es preciso recordar que la propia Comisión ha declarado que no puede asumir la responsabilidad de gestionar grandes bases de datos y que la creación de una agencia meramente ejecutiva no propiciaría

Pero, considerando la importante labor que se encomienda a la nueva Agencia y la necesidad de que esa labor quede sometida al escrutinio del Parlamento, el nuevo organismo deberá adoptar la forma de agencia europea con personalidad jurídica propia. Los objetivos deben quedar claramente definidos, es decir, la gestión operativa del SIS II, del Sistema de Información de Visados y de Eurodac, pudiendo responsabilizarse además de la preparación, desarrollo y gestión operativa de otros sistemas de información de gran magnitud. Pero hay que tener en cuenta que esto siempre habrá de hacerlo contando con los instrumentos jurídicos adecuados. La Agencia no podrá, en ningún caso, tomar decisiones de carácter político, tales como la creación de nuevos sistemas de información o la interoperabilidad entre diferentes sistemas. El importante papel que asumirá la Agencia exige que cuente con una estructura administrativa reforzada con la finalidad de garantizar la integridad y la protección de datos, razón por la que será preciso incorporar a la misma las figuras del responsable de seguridad y de una autoridad independiente para la protección de datos, dando con ello cobertura a las prescripciones legales inscritas en el ámbito del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales.